Madame la Présidente, en France, une campagne de publicité, restée célèbre en 2002, disait les antibiotiques, c'est pas automatique. Derrière la simplicité du message, se cache un enjeu essentiel la réduction de la consommation d'antimicrobiens dont une utilisation abusive, depuis des années, entraîne une résistance microbienne extrêmement inquiétante.

Si l'utilisation massive d'antimicrobiens ne cesse pas, la résistance croissante des bactéries pourrait nous ramener un siècle en arrière, quand la moindre bactérie pouvait être fatale. Des solutions existent et elles sont nombreuses. La première est un cadre réglementaire efficace et solide pour préserver l'efficacité des antimicrobiens existants, en les utilisant de façon responsable, prudente, à un niveau thérapeutique correct, lorsqu'ils sont absolument nécessaires, sur une période spécifique et à un dosage approprié. Je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur un point montrer du doigt une profession les vétérinaires en forçant un découplage prescription délivrance du médicament, risque d'être contreproductif.